Platí také teze, že jsme několikrát v tomto volebním období situaci v Burundi projednávali a psali jsme několik usnesení, a ta bohužel nemají valného dopadu. Rád si poslechnu vyjádření pana komisaře, jestli má nějaký nápad, jak zofenzivnit diplomacii Evropské unie vůči Burundi tak, aby tamní prezident, který si svévolně a opakovaně prodlužuje svůj mandát, alespoň trošku vnímal hlas demokratického mezinárodního společenství a alespoň trošku respektoval lidská práva a udělal něco pro to, aby v Burundi nenastal v budoucnu válečný konflikt.

Je dobře, že o tom tady vedeme debatu, ale na druhou stranu vyjadřuji určitou skepsi.